Súčasná proeurópska vláda vedená alianciou za európsku integráciu predstavila občanom Moldavska jasnú politickú perspektívu, významnú pre budúci demokratický vývoj krajiny. Je však rovnako pravdou, že vnútropolitická situácia bola negatívne poznamenaná dlhotrvajúcimi nezhodami o ústavnej reforme. Po neúspešnom referende by mali nadchádzajúce voľby prekonať mŕtvy bod, na ktorom uviazli politické rokovania medzi stranami. Myslím si, že Európska únia by mala výraznejšie oceniť dôležitý pokrok, ktorý dosiahla súčasná vláda v rozvoji vzťahov s Úniou.

Mali by podporiť doterajšie proeurópske kroky súčasnej vlády, a čo je dôležité, mohli by požiadať Komisiu, aby vypracovala akčný plán k vízovej liberalizácii.

Pokiaľ ide o Európsky parlament, myslím si, že by sme mali byť pozitívnejší vo svojom prístupe k Moldavsku. Mali by sme dôraznejšie prejaviť našu podporu proeurópskym silám v tejto krajine, ukázať im, že nám záleží na tom, aby sa v budúcnosti aj Moldavsko stalo členom jednotnej európskej rodiny.